Voorzitter, ik dank de rapporteur voor de goede samenwerking, ik mag wel zeggen een bijzonder goede samenwerking. We staan voor een groot probleem, een probleem dat ons bestaan bedreigt. We staan er niet voldoende bij stil. Antibioticaresistente bacteriën kunnen tot 2050 een bedreiging worden die onze hele moderne samenleving ontwricht, zoals de financiële crisis van 2008. Wanneer komt de Europese Commissie en de OECD eens met de werkelijke actuele overlijdensstatistieken van de antibioticaresistentie? Commissaris, u sprak

Antibiotica zijn in sommige lidstaten nog steeds goedkoper dan een pakje kauwgum of andere zaken. Daarom worden er te weinig nieuwe antibiotica ontwikkeld. Samen met een krachtig vaccinatiebeleid in de lidstaten moet Europa de ontwikkeling van innovatieve nieuwe antibiotica gaan ondersteunen. Ondertussen wachten wij nog steeds op een strategie voor de aanpak van vervuiling door farmaceutische stoffen. Antibioticaresistente bacteriën in het oppervlaktewater vormen een onbeheersbaar gevaar als we zo verdergaan. In een ander debat over de kaderrichtlijn water spreek ik daar